Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi appello a tutta la sensibilità dell'Aula parlamentare per immedesimarsi nei panni di una madre e di un padre che hanno visto un figlio di 33 anni, Alessandro Fiori, perdere la vita ad Istanbul e chiediamo davvero alle autorità europee di interessarsi presso le autorità turche per capire come questo ragazzo di trentatré anni ha perso la vita.

Penso che sia un dovere del Parlamento europeo nei confronti dei nostri popoli, delle nostre famiglie, di questa madre e di questo padre chiedere alle autorità turche di scoprire realmente chi ha assassinato questo trentatreenne.